W związku z tą rocznicą odbywa się wiele uroczystości oficjalnych, festynów, parad. Nie pozwólmy jednak, aby uroczysty nastrój święta zasłonił nam problemy, z jakimi obecnie boryka się Wspólnota. Po pierwsze, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy egoizmy narodowe pojawiające się przy okazji negocjacji następnej perspektywy finansowej stoją w zgodzie z wezwaniami ojców założycieli do solidarności?

ostatnia inicjatywa na rzecz ograniczenia strefy Schengen, są zgodne z duchem europejskim? Wreszcie, czy kryzys, z jakim mamy do czynienia w strefie euro i brak solidarności państw w walce z nim nie stanowią zagrożenia dla powodzenia tego najbardziej ambitnego projektu integracyjnego Unii Europejskiej?

Wykorzystajmy tę rocznicę do poważnej refleksji, co zrobić, aby te niekorzystne tendencje zahamować, a w przyszłości powrócić do właściwej dynamiki integracji.